En consecuencia, la Presidencia —el Presidente Buzek— ha examinado esta cuestión con todo detalle, como puede usted comprender, y en su análisis se ha apoyado en los siguientes

En segundo lugar, no intentan suprimir ni reemplazar el conjunto del texto. Tampoco modifican varios párrafos del texto ni tampoco se da el caso de que no afecten a todas las versiones lingüísticas. Por consiguiente, en aplicación estricta de lo dispuesto en el artículo 157, el Presidente considera que se cumplen todas las condiciones para que estas enmiendas no puedan ser consideradas inadmisibles.

En lo que se refiere a la mención del Presidente Napolitano, muy querido y antiguo colega nuestro, los precedentes que existen nos permiten incluir nombres de personas —de políticos— en nuestros textos.